Także w moim państwie, w Polsce, sektor turystyczny ma coraz większe znaczenie zarówno społeczne, jak i gospodarcze.

aktywniej niż do tej pory walczyć i zabiegać o turystów spoza Unii. Moim zdaniem jedną z ważniejszych kwestii jest tutaj przełamywanie barier dotyczących wiz.